var frumvarp þetta lagt fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi og var því þá vísað til utanríkismálanefndar sem sendi frumvarpið til umsagnar

en það var þó ekki afgreitt frá nefndinni engin umræða fór heldur fram um umsagnirnar eða einstök atriði í þeim að því er mér er kunnugt um og því er frumvarpið flutt fram óbreytt nú í því augnamiði að fá fram umsagnir á nýjan leik og tryggja að fram fari málefnaleg umræða um efni frumvarpsins í viðkomandi þingnefnd það er þó rétt að geta þess að í þeim umsögnum sem bárust við frumvarpið síðast er að finna nokkrar athugasemdir sem ég mun ef til vill koma betur inn á síðar í gegnum tíðna hefur frumvarpið notið stuðnings þingmanna allra hinna rótgrónu flokka nema sjálfstæðisflokksins og var engin undantekning á því á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi þegar þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs samfylkingarinnar frjálslynda flokksins og framsóknarflokksins fluttu málið á þingi þá voru flutningsmenn auk þess sem hér stendur steingrímur j sigfússon ásta ragnheiður jóhannesdóttir ellert schram guðjón a kristjánsson guðni ágústsson höskuldur þórhallsson kristinn h gunnarsson katrín jakobsdóttir þórunn sveinbjarnardóttir álfheiður ingadóttir og helgi hjörvar að þessu sinni eru flutningsmenn frumvarpsins auk mín háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir baldvin jónsson björn valur gíslason eygló harðardóttir guðmundur steingrímsson helgi hjörvar höskuldur þórhallsson jónína rós guðmundsdóttir margrét tryggvadóttir mörður árnason ólafur þ gunnarsson ólína þorvarðardóttir sigríður ingibjörg ingadóttir og þráinn bertelsson í samstarfsyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnarflokka segir meðal annars í umfjöllun um utanríkismál með leyfi forseta málefni norðurslóða verða forgangsmál og viðfangsefni svæðisins þarf að leysa á grundvelli gildandi alþjóðasamninga og alþjóðastofnana og svæðasamstarfs áhersla veðri lögð á að vernda viðkvæmt lífríki svæðisins sjálfbæra nýtingu auðlinda og aukið samstarf á norðurlöndum um viðbúnað gegn umhverfisvá og slysum á norðurhöfum leit og björgun áfram verði unnið að mótun öryggisstefnu íslands á grundvelli eigin hættumats í nánu samstarfi við nágrannaþjóðir og önnur bandalagsríki varnarmálastofnun verður endurskoðuð sem og loftrýmisgæsla í samræmi við áherslur í áhættumatsskýrslu fyrir ísland unnið verði á grundvelli víðtæks öryggishugtaks og áhersla lögð á sameiginlegt alþjóðlegt öryggi ísland verði friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum og íslensk stjórnvöld munu beita sér fyrir kjarnorkuafvopnun

þá hafa málefni norðurslóða fengið aukið vægi í umræðum og stefnuyfirlýsingu stjórnvalda eins og glöggt kemur fram í skýrslu utanríkisráðherra til alþingis um utanríkismál síðastliðið vor á þingskjali þúsund sjötíu sex hundruð og ellefta mál full ástæða er til að vekja athygli á mikilvægi friðlýsingar ísland fyrir kjarnorkuvopnum og er frumvarp þetta nú endurflutt einu sinni í því augnamiði á umliðnum árum hafa æ fleiri kallað á friðlýsingu norðurpólsins fyrir kjarnorkuvopnum til marks um það eru yfirlýsingar hinnar kanadísku samtaka friðarsinnaðra vísindamanna og hvatning japanska friðarfrömuðarins daisaku geta en bæði pukvas og geta eru handhafar friðarverðlauna nóbels verði af friðlýsingunni eykur það enn á mikilvægi þess að ísland geri slíkt hið sama enda færðust flutningaleiðir kjarnorkuvopna þá í einhverjum tilvikum nær landinu en ella eins og hér kemur fram standa flutningsmenn úr fjórum stjórnmálaflokkum að þessu frumvarpi eins og áður

eina skiptið sem málið komst þó svo langt í starfi þingsins það er mér þess vegna sérstök ánægja að fá að mæla fyrir þessu frumvarpi strax í upphafi þings því að það veit þá að minnsta kosti á það að málið kemur ætla umfjöllunar í nefnd og fær þar faglega yfirferð frumvarpið sem hér er lagt fram gerir ráð fyrir því að ísland verði friðlýst svæði þar sem bannað er að koma fyrir staðsetja eða geyma flytja um eða meðhöndla á nokkurn annan hátt kjarnorkuvopn umferð kjarnorkuknúinna farartækja er bönnuð samkvæmt frumvarpinu á hinu friðlýsta svæði og einnig flutningur eða losun kjarnakleyfra efna og kjarnorkuúrgangs markmið laga þessara er að gera allt íslenskt yfirráðasvæði kjarnorkuvopnalaust afla hinu friðlýsta svæði alþjóðlegrar viðurkenningar sem er að sjálfsögðu mikilvægt draga úr hættunni á kjarnorkuóhöppum á íslandi og í grennd við ísland og stuðla að afvopnun og friði af íslands hálfu í frumvarpinu er sömuleiðis

tekur ekki til flutningstækja eða útbúnaðar sem koma á sprengjum eða vopnum í skotmark ef tækið eða búnaðinn má skilja frá sprengjunni eða vopninu þörfin fyrir að ísland hafi frumkvæði og afvopnun og friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum hefur því miður fremur aukist en hitt vegna atburða á alþjóðavettvangi má þar nefna áhuga á þróun kjarnorkuvopna í íran og norður kóreu og þá staðreynd að kjarnorkuveldin hunsa algerlega þau ákvæði samningsins um bann við frekari útbreiðslu kjarnorkuvopna ntp samningsins svonefnda sem skylda þau til kjarnorkuafvopnunar rétt er að geta þess að núverandi stjórnvöld í bandaríkjunum og rússlandi hafa lýst vilja sínum til að draga úr kjarnorkuvopnaeign sinni og það eru að sönnu nýir straumar í þessum efnum alla vega hjá þessum ríkjum brotthvarf bandaríska hersins og lokun herstöðvarinnar hefur einnig gert það að verkum að auðveldara ætti að vera að friðlýsa landið fyrir kjarnorkuvopnum það er von flutningsmanna að alþingi geti nú sameinast um að nýta þetta tækifæri og lögbinda þann yfirlýsta vilja stjórnvalda að ísland eigi engan þátt í þróun geymslu eða flutningi kjarnorkuvopna og stuðli þannig að friðvænlegri heimi yfirgnæfandi meiri hluti sveitarfélaga hér á landi hefur lýst því yfir að landsvæði þeirra skuli vera friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum af sjötíu og níu sveitarfélögum hafa sjötíu og fjögur þeirra verið friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum eða níutíu og fjögur prósent og aðeins tæplega sautján þúsund manns búa utan friðlýsingar sem þýðir að um níutíu og fimm prósent íslendinga eru í friðlýstum sveitarfélögum ætla má að þau sveitarfélög sem eftir standa sem eru reykjanesbær vogar sandgerði skútustaðahreppur grímsnes og grafningshreppur hafi enn minni ástæðu til að friðlýsa ekki landsvæði sín nú þegar bandaríski herinn er farinn af landi brott þó er rétt að minna á að yfirlýsingar á sveitarstjórnarstigi hafa almennt ekkert lagagildi og almennt veikari stöðu en kjarnorkufriðlýsing landsins alls lofthelginnar og efnahagslögsögunnar sem með frumvarpinu yrði bundin í lög en samþykktir þessara sveitarfélaga má líta á sem afgerandi yfirlýsingu frá sveitarfélögum landsins um að friðlýsa beri landið allt og styrkja þannig ákvarðanir sveitarfélaganna eftir brottför hersins ætti ekkert að standa í vegi fyrir því að þessi fyrir liggjandi vilji yfirgnæfandi meiri hluta sveitarstjórna verði lögfestur og gildi fyrir landið allt því fylgdi svo einnig að afla alþjóðlegrar viðurkenningar annarra ríkja og alþjóðasamtaka ekki síst kjarnorkuveldanna sjálfra á því að ísland sé kjarnorkuvopnalaust svæði reykjanesbær sem er langstærsta sveitarfélagið af þeim fimm sem ekki eru þegar friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum lýsti í bókun árið tvö þúsund og átta því sjónarmiði að utanríkisráðherra og ríkisstjórn verði að skera úr um friðlýsingu sveitarfélagsins en ekki sveitarfélagið sjálft þetta eykur enn á mikilvægi þess að alþingi takið málið fyrir eins og lagt er til í þessu frumvarpi þróun mála í friðlýsingu annarra landa hefur líka verið friðelskandi fólki mjög í hag undanfarin ár í reynd þarf að fara norður fyrir miðbaug til að finna land sem ekki hefur skrifað undir samning um friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum mið og suður ameríka suðaustur asía eyjaálfa og eyjarnar í

rúmlega undir samning um friðlýsingu álfunnar og tuttugu ríki álfunnar hafa staðfest samninginn þótt enn vanti átta staðfestingar upp á að hann taki gildi svipað er uppi á teningnum í mið asíu þar sem þau ánægjulegu tíðindi áttu sér stað fyrir fáum árum að fimm lönd skrifuðu undir slíkan samning og tvö þeirra kirgisistan og úsbekistan hafa þegar staðfest samninginn þá hafa mongólar tekið það upp á sitt einsdæmi að lýsa yfir friðlýsingu landsins fyrir kjarnorkuvopnum við talsverðan fögnuð annarra ríkja á vettvangi sameinuðu þjóðanna ísland hefur nú tækifæri til að fylgja til dæmis þessu ánægjulega fordæmi á alþjóðavettvangi slík friðlýsing gæti þar að auki verið fyrsta skrefið í friðlýsingu norðurlanda sem lengi hefur verið á dagskrá friðarsinna en ekki hlotið brautargengi enn sem komið er mig langar virðulegur forseti að vísa og vitna meðal annars í dóm alþjóðadómstólsins í haag sem fjallar um beitingu kjarnorkuvopna og ógnun þess alþjóðadómstóllinn í haag komst að þeirri niðurstöðu að ekki aðeins bryti notkun kjarnorkuvopna gegn alþjóðalögum heldur líka það að ógna eða hóta því að beita þeim gegn öðru ríki rökstuðningur dómstólsins er sá að til þess að vopn geti talist lögmætt verði beiting þess að geta beinst að hernaðarlegum skotmörkum eingöngu en ekki óbreyttum borgurum eðli kjarnorkuvopna sé hins vegar þannig að beiting þeirra muni ávallt bitna á óbreyttum borgurum auk þess sem þau hafa neikvæð umhverfisáhrif sem leiðir til enn meiri skaða óbreyttra borgara sams konar rök eru færð á grundvelli þess að ávallt beri að virða hlutlaus svæði en kjarnorkuvopn séu þess eðlis að aldrei sé hægt að útiloka að beiting þeirra bitni líka á íbúum og umhverfi hlutlausra svæða að lokum telur alþjóðadómstóllinn að þjóðum heims sé skylt að semja um algjöra kjarnorkuafvopnun undir ströngu alþjóðlegu eftirliti að sjálfsögðu má spyrja sig þeirrar spurningar hvaða gildi friðlýsing af því tagi sem hér er lagt til hafi og hvaða erindi hún eigi í samfélagsumræðuna í dag ég tel að þó að við íslendingar séum að glíma við margs konar vanda í okkar efnahagsmálum og samfélagsmálum sem rekja má til efnahagshrunsins breyti það ekki því að við þurfum líka að sinna margvíslegum öðrum málefnum og utanríkismál alþjóðamál samskipti okkar á þeim vettvangi skipta líka máli og eiga að sjálfsögðu skilið að fá umfjöllun og umræðu það er ekki ýkja langt síðan tveir kjarnorkuknúnir kafbátar frá bretlandi og frakklandi rákust saman hér sunnar í atlantshafinu íslensk stjórnvöld fengu ekki upplýsingar um þann atburð fyrr en mörgum vikum síðar þetta minnir okkur svo sannarlega á hvað við árum háð hreinu umhverfi í hafinu í kringum okkur þjóð sem byggir svo mikið á auðlindum sjávar á gríðarlega mikið undir því að ekki verði nein slys sem setji þær auðlindir og nýtingu þeirra í mikla hættu það þarf ekki að spyrja að leikslokum ef kjarnorkuslys yrði í hafsvæðunum í kringum ísland hvað þetta varðar þess vegna er þetta mikilvægt mál fyrir land og þjóð jafnvel á þeim tímum

samfélaginu ég gat um það frú forseti að á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi hefði þetta mál eða sambærilegt mál komið til meðferðar á vettvangi utanríkismálanefndar og verið leitað umsagna allnokkurra aðila nokkrar umsagnir bárust og ég vil í stuttu máli geta þess helsta sem kom fram í þeim athugasemdum í fyrsta lagi barst umsögn frá íslandsdeild amnesty international

tvö þúsund og þrjú tekið ákvörðun um að andmæla notkun vörslu framleiðslu og flutningi á kjarnavopnum og samtökin hafi mótmælt notkun allra handahófskenndra vopna svo sem jarðsprengna og klasasprengna og kjarnavopn falli undir þá skilgreiningu en slík vopn þyrmi engum sem fyrir þeim eða geislum frá þeim verður eins og segir í umsögn samtakanna íslandsdeild amnesty international fagnar því þessu framkomnu frumvarpi sem hafi það að markmiði að gera allt íslenskt yfirráðasvæði kjarnorkuvopnalaust stuðla að afvopnun og friði af íslands hálfu það barst umsögn frá landhelgisgæslunni þar sem hún gerir einkum og sér í lagi athugasemd við eina gein í frumvarpinu tíundu greinar frumvarpsins en þar er fjallað um segir þar að þrátt fyrir ákvæði sjötta og áttundu greinar og fyrri málsgreinar níundu grein þessara laga að sé heimilt að veita undanþágu fyrir friðsamlega umferð eða gegnumferð farartækja án óþarfa viðdvalar í eða á sjó eða í lofti á alþjóðlegum leiðum að því marki sem nauðsynlegt er til að fullnægja alþjóðlegum skuldbindingum síðan segir í frumvarpinu slíkar undanþágur geta þó aldrei tekið til svæðisins innan tólf mílna marka og lofthelginnar þar upp af landhelgisgæslan gerir athugasemd við þetta ákvæði

veður hér er auðvitað um að ræða ákveðin öryggissjónarmið sem mér finnst eðlilegt að séu einfaldlega skoðuð í vinnu nefndarinnar frekar til þess að kanna hvort það þurfi að orða undanþágurnar með eitthvað öðrum hætti ef það er veruleg hætta á að öryggissjónarmiðum sé stefnt í voða sömuleiðis bendir landhelgisgæslan á mikilvægi þess að lög af þessum toga fari ekki í bága við alþjóðasamninga um öryggi mannslífa á hafinu hafréttarsamninginn og alþjóðasamning um mengun frá skipum og fleiri alþjóðasamninga sem ísland er aðili að meðal annars á sviði flugmála allt eru þetta bara eðlilegar athugasemdir sem þingnefnd mundi að sjálfsögðu taka til frekari skoðunar utanríkisráðuneytið veitti líka umsögn um þetta frumvarp og bendir þá meðal annars á það að allmörg þeirra ákvæða sem er að finna í þessu frumvarpi hafi nú þegar verið lögfest eða sé að finna í alþjóðasamningum sem ísland á aðild að þar eru meðal annars talin upp lög um framkvæmd samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn lög um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða lög um varnir gegn mengun hafs og stranda sem banna losun kjarnakleyfra efna og kjarnorkuúrgangs lög um geislavarnir hegningarlög samninginn um bann við útbreiðslu kjarnavopna frá fyrsta júlí nítján hundruð sextíu og átta svokallaðan npt samning það má þá í raun segja að ef búið er að lögfesta nú þegar ýmis ákvæði af þessum toga hér og þar í lögum eða alþjóðasamningum að þá ætti fátt að vera á móti því að festa slíkt í eina heildarlöggjöf á þessu sviði að mínu viti í umsögn utanríkisráðuneytisins er líka bent á að sú stefna íslenskra stjórnvalda að leyfa ekki staðsetningu kjarnavopna hér á landi sé vel kunn og svo hafi verið um áratugaskeið er þar bent á að í ágúst nítján hundruð áttatíu hafi ólafur jóhannesson þáverandi utanríkisráðherra lýst því yfir að bannið ætti við um varanlega sem og tímabundna staðsetningu kjarnavopna og jafnframt flutninga kjarnavopna um keflavíkurflugvöll og lofthelgi íslands þar kemur einnig fram að geir hallgrímsson þáverandi utanríkisráðherra hafi útfært þessa stefnu enn frekar þegar hann lýsti því yfir í apríl nítján hundruð áttatíu og fimm að bannið ætti einnig við um herskip sem kæmu í hafnir hérlendis eða sigldu um íslenska lögsögu þá

á hundrað og sjöunda löggjafarþingi vorið nítján hundruð áttatíu og fimm nánar tiltekið tuttugasta og þriðja maí nítján hundruð áttatíu og fimm áréttaði alþingi stefnu íslands varðandi bann við staðsetningu kjarnavopna á íslandi með þingsályktun sem er að finna á þingskjali níu hundruð tuttugu og tvö fjögur hundruð nítugasta og sjötta mál á hundrað og sjöunda löggjafarþingi en það er tillaga til þingsályktunar um stefnu íslendinga í afvopnunarmálum sem utanríkismálanefnd flutti á þeim tíma og var samþykkt síðan á þinginu óbreytt þar segir meðal annars í þeirri ályktun alþingis með leyfi forseta um leið og alþingi áréttar þá stefnu íslendinga að á ísland verði ekki staðsett kjarnorkuvopn hvetur það til þess að könnuð verði samstaða um og grundvöllur fyrir samningum um kjarnorkuvopnalaust svæði í norður evrópu jafnt á landi í lofti sem á hafinu eða í því ég tel mikilvægi að horfa til þess að alþingi hefur í raun með þingsályktun markað þessa stefnu og henni hefur verið ítrekað lýst yfir af utanríkisráðherrum íslands þá má spyrja er þá nauðsynlegt að gera nokkuð meira í þeim efnum dugar ekki þessi ályktun þarf að setja sérstök lög ég er þeirrar skoðunar að það sé rétt að fara þá leið að setja sérstök lög í þessu efni það er auðvitað alveg augljóst mál og öllum þekkt að lög hafa auðvitað sterkari stöðu en þingsályktun og þess vegna held ég að það sé rétt að ganga í raun alla leið og lögfesta þessa stefnu eins og hún hefur verið mótuð í gegnum árin og meðal annars

meðal annars í umsögn sem barst frá varnarmálastofnun að þá segir þar með leyfi forseta stefna íslands í málum er varða staðsetningu kjarnavopna hér á landi eða flutning þeirra um íslenska lögsögu hefur ekki verið lögfest enda samræmist það ekki þátttöku íslands í atlantshafsbandalaginu þá má auðvitað spyrja sig að því hvort þingsályktunin eða stefnuyfirlýsingar utanríkisráðherra í gegnum tíðina og þingsályktunin frá nítján hundruð áttatíu og fimm sem samþykkt var á alþingi hafi farið i bága við aðild okkar að atlantshafsbandalaginu eða samræmist þá ekki aðild okkar að atlantshafsbandalaginu ég tel að ef þingsályktun um þetta efni og ítrekaðar yfirlýsingar ráðamanna um þetta efni hafa verið taldar samrýmast aðild okkar að atlantshafsbandalaginu hvað sem svo um hana má segja hljóti lögfesting sömu stefnu að gera það einnig þannig að ég tel ekki að sú röksemd fái staðist en vitaskuld er það þá eitthvað sem þyrfti að skoða frekar á vettvangi utanríkismálanefndar en það þarf enginn að fara í grafgötur með afstöðu mína alla vega og hygg ég allra þingmanna í efnum þingflokki hvað varðar afstöðuna til aðildar að atlantshafsbandalaginu við vitum hins vegar það að það er ekki útlit fyrir að það sé meirihlutavilji hér á háttvirtu alþingi til þess að ísland gangi úr atlantshafsbandalaginu hvað sem líður minni skoðun

frá síðasta ári er reyndar bent á að einstök ákvæði þessa frumvarps kunni að fara í bága við einhverja alþjóðasamninga sem við eigum aðild að og eru skuldbindandi samkvæmt þjóðarrétti þar er meðal annars bent á hafréttarsamning sameinuðu þjóðanna og bent á að ákvæði um bann við flutningi kjarnorkuvopna á íslensku hafsvæði komu farartækja sem knúin er kjarnorku þangað og umferð farartækja sem flytja kjarnakleyf efni eða kjarnorkuúrgang kunni að stangast á við ákvæði hafréttarsamningsins en hið sama eigi ekki hins vegar við um loftrýmið yfir landhelginni og þar af leiðandi sé væntanlega unnt að banna ferðir loftfara meðal annars loftfara með hættulegan farm standi vilji þings til þess sömuleiðis er þar undirstrikað að samkvæmt hafréttarsamningi hafi strandríki nær ótakmarkaðan fullveldisrétt á innsvæðinu þar með talið hafnir og hafi því heimild til þess að banna för sjávar eða loftfara á þeim stöðum það er líka bent á það í umfjöllun um geislavirk efni sem tengjast heilbrigðisþjónustu að algjört bann við þeirri litlu losun geislavirkra efna sem eru hérlendis mundu fela í sér alvarlegar hömlur á beitingu þeirra við greiningu og lækningu sjúkdóma og sömuleiðis kynnu einhver ákvæði að snerta reglur e e s samningsins um frjáls vöru og þjónustuviðskipti síðan segir í umsögn utanríkisráðuneytisins með leyfi forseta yfirlýst stefna stjórnvalda er í megindráttum í samræmi við markmið frumvarpsins stefnan hefur meðal annars verið mörkuð með það fyrir augum jafnframt því að samrýmast skuldbindingum okkar gagnvart hafréttarsamningnum og atlantshafsbandalaginu að hún uppfylli réttmætar kröfur um öryggi umhverfis og auðlinda stefna íslands í málefnum er varða staðsetningu kjarnavopna hér á landi eða flutning þeirra um íslenska lögsögu hefur ekki verið lögfest enda samrýmist það ekki aðild landsins að atlantshafsbandalaginu segir hér einnig í þessari umsögn utanríkisráðuneytisins það var þetta síðasta sem einnig kom fram í umsögn varnarmálastofnunar sem ég hlýt að draga í efa enn fremur segir í þessari umsögn að sem aðili að samningnum um bann við útbreiðslu kjarnavopna nb t styður ísland útrýmingu allra kjarnavopna ísland hefur verið meðflytjandi að tillögum þar að lútandi á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna ég held því að það liggi býsna skýrt fyrir að það hefur verið stefna íslenskra stjórnvalda

og þess vegna ætti að geta orðið samstaða um það að taka þetta mál til málefnalegrar efnislegrar umfjöllunar á vettvangi utanríkismálanefndar og að sjálfsögðu taka við þeim ábendingum og afhugasemdum sem fram kunna að koma í umsögnum um einstök álitamál þess og gera þá hugsanlega breytingar á frumvarpinu sé það talið nauðsynlegt en ég tel sem sagt mikilvægt að um þetta fari fram umræða og ég vænti þess að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar til umfjöllunar miðað við þann breiða hóp sem stendur að flutningi þessa frumvarps það eru fulltrúar úr fjórum flokkum vonast ég að sjálfsögðu til að málið fái góða og málefnalega umfjöllun og góðar viðtökur á vettvangi nefndarinnar og við getum unnið að því í sameiningu áfram að friðlýsa ísland fyrir kjarnorkuvopnum og